Señor presidente, brevemente ―creo que ya lo he dicho― el Gobierno socialista de España es coherente. Lo que queremos es buscar una solución con todos los venezolanos. La diferencia es que nosotros buscamos el diálogo y no la confrontación y la división. Solo se podrán encontrar soluciones —porque el pueblo de Venezuela está sufriendo— si unimos a los venezolanos y no los dividimos, y por eso el Gobierno de España está haciendo todo lo posible para buscar una solución ―como he dicho― negociada, pactada, democrática, y que le permita...